Señora Presidenta, un fantasma recorre Europa, un fantasma llamado democracia.

Primera esta tarde, en la votación de la ley electoral, negamos la proporcionalidad, no nos atrevemos a hablar de lista europea ―decimos lista transnacional― y pasamos la decisión real a los Estados. Ni siquiera en la sede de la representación democrática de los 500 millones de europeos somos capaces de actuar como tales renunciamos.

Tercera el caso del Estado contra Cataluña.